Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya que estamos abordando un debate sobre un Acuerdo entre la Unión Europea y Perú y Colombia, y hablando de derechos humanos, me gustaría, señor Presidente, que este Parlamento alzase su voz para condenar el asesinato que se produjo en el día de ayer de 12 miembros de las fuerzas armadas colombianas a manos de la organización terrorista de las FARC, a 150 metros de la frontera de Venezuela. Y creo, señor Presidente, que este Parlamento debería trasladar su condena y su afecto y su solidaridad, en estos momentos difíciles, al conjunto de la sociedad colombiana y a los familiares de las víctimas. La Comisión ha dejado meridianamente claro que no deberíamos poner el acento, señor Presidente, en una dinámica continua de exigencias que no se han impuesto a otros países que han suscrito acuerdos de esta naturaleza. Creo que deberíamos poner el acento en el hecho de que este Acuerdo supone un marco claro y predecible para tratar de superar un régimen de concesiones unilaterales, que quiero recordar a algunos colegas que existe ya y está en vigor y que va a afectar al comercio, a las inversiones y a los servicios. Y, en ese contexto, me sorprende mucho que algunos colegas de esta Casa digan que este Acuerdo les suscita dudas, pero no les suscita dudas la situación de los derechos humanos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras o en Nicaragua, con que la Unión Europea ha concluido un acuerdo de la misma naturaleza, o en México, donde todos sabemos cuáles son los índices de violencia. Lo que es cierto, señor Presidente, es que este Acuerdo va a permitir a Perú y a Colombia jugar en pie de igualdad con otros países que se benefician de las mismas facilidades, como es el caso, evidentemente, de Chile, es el caso de Turquía, de Marruecos, de Egipto, de Israel o de los países del CARICOM. Yo creo, señor Presidente, que este Acuerdo ha sido firmado por la Unión Europea, sus 27 Estados miembros, la Comisión y Perú y Colombia, y creo que es caer en un ejercicio de paternalismo decirles a nuestros países socios lo que les conviene o lo que les deja de convenir. Creo que son suficientemente adultos para saber que quieren este Acuerdo porque la Unión Europea es un socio conveniente.